Ich möchte mich bei den beiden Berichterstattern sehr herzlich bedanken, dass sie diese schwierige Aufgabe, diese beiden Nachbarschaftspolitiken so zusammenzuführen, in bravouröser Weise erledigt haben, und auch bei Kommissar Füle, der versucht, politische Struktur in diesen Nachbarschaftsprozess hineinzubringen, was uns in der Vergangenheit gefehlt hat. Diese Regionen sind aus unterschiedlichen Gründen von großer strategischer Bedeutung für uns, und deswegen ist das nicht eine Hilfe für diese Länder, sondern wir handeln hier aus Eigeninteresse. Dass diese Länder frei entscheiden können, dass die Menschen das Gefühl haben, dass wir ihre Freiheit und ihre Lebensbedingungen unterstützen und dass wir beides miteinander in einem Zusammenklang sehen müssen, wenn es funktionieren soll, scheint mir klar zu sein. Deswegen ist strukturiertere Hilfe wichtig Hilfe, die schneller geht, die Wachstumsmöglichkeiten, Beschäftigung und Bildung mit sich bringt, die unmittelbar dort angewandt wird, und nicht nur Studien in Auftrag zu geben. In der Vergangenheit haben wir etwa bei der Erweiterung in Mittel und Osteuropa und in anderen Fällen in bequemer Weise immer Studien in Auftrag gegeben. Die Gelder sind dann nach Deutschland, England oder Holland geflossen, wo die Empfänger der Studien waren, und sind nicht in die Länder hineingeflossen, die es nötig haben. Ich glaube, dass wir hier zu Verbesserungen kommen müssen, damit das Geld wirklich vor Ort ankommt. Wir müssen den multilateralen Prozess fördern.

Wenn man den multilateralen Ansatz stärkt, hat das große Wachstumschancen, aber auch Chancen, politisch enger zusammenzukommen und den Streit zwischen diesen Ländern zu überwinden, weil sie Anreize bekommen, dass sie einen Nutzen haben, wenn sie zusammenarbeiten.

Fragen des europäischen Wirtschaftsraums zu diskutieren, scheint mir wichtig zu sein. Aber auch unsere Bereitschaft, auch unsere Grenzen zu öffnen, was faire Handelsbedingungen angeht. Herr Kommissar, ich finde es wichtig, dass man auch die Frage der Förderung von Demokratie stärker vorführt und dass die Vorstellung mit einer endowment foundation eine gute Idee ist. Aber Sie sollten noch einmal überlegen, ob man das nicht gemeinschaftlich machen kann. Wir haben viel Geld in dem Topf, Instrument für Menschenrechte usw.